Das vorläufig eingerichtete Mehrwertsteuersystem der Europäischen Union, das seit 17 Jahren existiert, stellt heute für die europäischen Unternehmen ein wesentliches Hemmnis für ihre Tätigkeit im Binnenmarkt dar. Die Komplexität der Regelungen und deren unterschiedliche nationale Umsetzung führen inzwischen zu einem Verwaltungsaufwand, insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen, der so nicht mehr hinnehmbar ist.

Denn davon profitieren am Ende auch die europäischen Verbraucher. Vor dem Hintergrund der Wirtschafts und Finanzkrise ist daher die von der Kommission vorzulegende Legislativinitiative unerlässlich, Herr Kommissar.

Wir befürworten die Vereinfachung der Verfahren und den Abbau von bürokratischen Hürden.

die Einführung einer europäischen Standardrechnung oder die Verringerung der Häufigkeit von Mehrwertsteuererklärungen. Zu bedauern ist das möchte ich ausdrücklich anmerken dass offenbar von Seiten der Mitgliedstaaten kein ausreichender Rückhalt bei ihrer Zusammenarbeit zur Umsetzung des Ursprungslandsprinzips bei grenzüberschreitenden Transaktionen besteht. Hierfür hatten sich in der Vergangenheit nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch die Kommission und das Parlament ausgesprochen. Dass wir uns nun auf ein Bestimmungsland zu bewegen und ein System auf der Grundlage des Orts des Verbrauchs schaffen, ist nicht optimal, aber sicherlich ein denkbarer Weg, den der Berichterstatter hier vorschlägt. Insgesamt befürworten wir eine Verordnung anstatt einer Richtlinie, um eine bessere und einheitliche Anwendung der Mehrwertsteuer Regelungen in der Europäischen Union zu erlauben und gleichzeitig ein wirksames System für den Binnenmarkt und die hier tätigen Unternehmen zu schaffen.